L'un et l'autre de mes collègues, M. Papanikolaou, peut répondre à cette question qui exprime le sentiment des citoyens grecs dans la grande difficulté où ils se trouvent. Ce que j'ai souvent dit, y compris en allant à Athènes, il y a quelques mois, c'est que, face à ses difficultés, le peuple grec n'est pas seul. L'Union européenne tout entière, le Fonds monétaire international, par des mesures exceptionnelles, ont apporté dans ce plan global un soutien à la Grèce pour son redressement, et je ne parle pas seulement des finances publiques. Nous savons, Monsieur le député, que l'effort qui est demandé aux Grecs est extrêmement rigoureux et exigeant. Je pense néanmoins que les éléments fondamentaux de l'économie grecque indiquent que, si ce plan est suivi et respecté par tous les partenaires et par les Grecs eux mêmes, le peuple grec est capable de s'en sortir.

Je pense je l'ai d'ailleurs dit dans un autre débat hier que la Grèce, dans ses grandes difficultés, peut rebondir, et notamment en étant le pays qui doit s'intégrer le plus et le plus vite cela touche un certain nombre de professions, cela touche beaucoup de services, notamment liés à l'économie touristique parce que la Grèce est un des pays qui peut le mieux profiter d'un marché unique intégré et de la facilitation des échanges, du commerce électronique, de la mobilité, de l'exportation.

Voilà ce que je peux dire puisque nous parlons aujourd'hui de cette économie des services.